virðulegi forseti virkjun jökulsánna í skagafirði hefur verið nokkuð til umræðu í skagafirði undanfarin ár og tengist hugsanlegri stóriðju í héraðinu rannsóknarleyfi hefur verið úthlutað vegna villinganesvirkjunar og er umhverfismati lokið fyrir nokkru sá virkjunarkostur er því tilbúinn undir framkvæmdir með skömmum fyrirvara ef viðkomandi leyfi fást virkjunin ef af verður veldur óbætanlegum skaða á gljúfrum jökulsár eystri gefur litla orku og ekki þörf fyrir orkuna í skagafirði jafnvel þótt ráðist yrði í byggingu meðalstórs iðnfyrirtækis þar það er alveg ljóst að yfirgnæfandi hluti þeirra heimamanna sem tekið hafa afstöðu í þessu máli telja virkjun því aðeins koma til greina að orkan sem þannig fengist verði nýtt til atvinnuuppbyggingar í héraðinu engar líkur eru á stóriðjuframkvæmdum í skagafirði í fyrirsjáanlegri framtíð og vonandi aldrei þar sem þær mundu eyðileggja stórkostlega náttúru hafa í för með sér spjöll á láglendi og óshólmum héraðsvatna strandlengjan færðist inn og dýralíf og vatnabúskapur héraðasvatnnna gjörbreyttist og minnkaði ég hef rætt við aðila í skagafirði sem hefur tjáð mér að honum hafi verið sýnd teikning í iðnaðarráðuneytinu af raflínu frá virkjunum í skagafirði til húsavíkur það er ekki í samræmi við vilja meiri hluta heimamanna í skagafirði eins og ég kom að hér áðan því að heimamenn vilja að orkan verði nýtt í héraðinu ef af virkjun yrði ég tel það nauðsynlegt að fá það staðfest hvort viðkomandi teikning er til í ráðuneytinu og spyr því er til teikning í ráðuneytinu af legu raflínu frá virkjun í jökulám skagafjarðar til húsavíkur ef svo er hver var tilgangurinn með gerð hennar